Ich konnte diesem Bericht leider nicht zustimmen.

Aber man sollte die Wirkung von neuen Instrumenten prüfen, bevor man sie einsetzt. Ich bedauere es ausdrücklich, dass dieser Prüfauftrag für Eurobonds und den Altlastentilgungsfonds quasi aus dem Bericht wieder rausgestrichen wurde. Aus meiner Sicht wird hier Nichtwissen mit Aktionismus überdeckt, und Aktionismus kann dann direkt in die Katastrophe führen.

Und wer dann schreibt, dass man jährlich 1 des Bruttoinlandsprodukts für ein Wachstumsprogramm auflegen will, d.